Ich möchte, bevor ich etwas zu Syrien sage, Ihnen und Ihrem Team, das vor Ort sehr gute Arbeit leistet, erst einmal für Ihre Anstrengungen danken. Wir wissen ja eigentlich schon gar nicht mehr, wo man überhaupt in der Region als Erstes anfangen soll. Was in Syrien stattfindet, das ist bereits ein Bürgerkrieg. Machen wir uns doch nichts vor Kinder werden als Schutzschilde gebraucht und missbraucht, es hat bereits ein Häuserkampf stattgefunden, er ist in vollem Gange. Und wenn man fordert, in Syrien militärisch einzugreifen, dann ist es nicht so zu sehen wie in Libyen. Mit einer Flugverbotszone ist dort nichts auszurichten. Es ist ein Häuserkampf, Straße für Straße müsste dort gekämpft werden, und ich glaube nicht, dass zurzeit eine Armee in der Welt bereit wäre, dort hinzugehen und diese Lasten zu tragen. Aber es muss Assad und seinem Clan auch klargemacht werden, dass es für ihn keine Lösung mehr geben kann.

Hier muss der Druck noch verstärkt werden, hier muss sich die Weltgemeinschaft noch wesentlich klarer artikulieren und die UNO stützen.